An der Finanztransaktionssteuer führt nichts vorbei. Sie ist das Herzstück der Exit Strategie aus der Krise.

Hochriskante, schlecht durchdachte Finanzspekulationen haben die riesige Finanz Wirtschafts und nun auch Sozialkrise mit verursacht, wenn sie nicht gar Ursprung des Übels sind. Banken müssen tagtäglich gerettet werden. Ganz Europa wurde in eine tiefe Krise gestürzt. Jetzt und nicht irgendwann in ferner Zukunft ist der Moment, den abgehobenen Finanzsektor dazu zu bringen, dass er seinen Beitrag leistet. Wir zahlen auf alles Mögliche Steuern auf Arbeit, auf Energie. Eigentlich ist es absurd, dass die Finanztransaktionssteuer noch nicht eingeführt wurde. Ich erwarte mir von der Finanztransaktionssteuer größere Stabilität der Finanzmärkte, eine Einschränkung der kurzfristigen Spekulationen und vor allem eine größere Fokussierung auf die Realwirtschaft bzw. eine Finanzierung der Realwirtschaft.